Monsieur le Président, cher Martin, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, hier, lors du débat avec le président Hollande, nous avons dit très clairement ce que nous attendons du Conseil. Ce que nous voulons, d'abord, c'est un budget réaliste, qui continue d'être un ressort d'investissement et de croissance qui maintienne nos politiques communes.

Nous avons besoin de la flexibilité entre les années et entre les lignes budgétaires. C'est une approche de bon sens qui doit nous permettre d'utiliser nos ressources financières. Nous tenons aussi à une clause de révision, qui doit nous permettre de revoir le cadre financier dans deux ou trois ans. Il est très clair que nous n'accepterons jamais un budget d'austérité pour sept ans.

Je n'ose croire que les États membres soient pessimistes à ce point.

Nous ne pouvons pas continuer à passer d'une mauvaise négociation à une autre. En tant que responsables politiques, nous comprenons et nous vivons les réalités économiques. Mais notre responsabilité, elle est aussi surtout vis à vis de nos concitoyens et à l'endroit de nos traités. Les États membres transfèrent toujours plus de compétences à l'Europe. Dans leurs déclarations, ils sont très ambitieux pour l'Europe et, dans le même débat, ces mêmes États gèlent et diminuent les moyens qui permettent à l'Union européenne d'exercer ses missions. C'est le meilleur moyen de détruire à petit feu l'Union européenne et ça, nos concitoyens ne nous le pardonneraient pas.

Nous avons le droit de dire oui ou non à ce budget. Et si les propositions chiffrées et je l'ai expliqué dans le détail technique hier dont nous disposons en ce moment sont celles qui sont adoptées par le Conseil cette semaine, je dirai non. Non, parce qu'elles sont un mauvais choix pour les Européens. Certes, j'entends déjà ceux qui crieront à l'irresponsabilité. Je leur répondrai simplement que ce qui est irresponsable, justement, c'est de prévoir des crédits de paiement inférieurs aux crédits d'engagement.

Mon groupe croit en la méthode communautaire. L'Europe, c'est un projet politique pour plusieurs générations qui, en plus des États, garantit la sécurité.

Nous sommes aussi responsables que les fonctionnaires qui sont dans les différents gouvernements. Je voudrais vous dire aussi que le Conseil devra respecter le traité et l'article 310. Ces décisions prises derrière des portes closes, pardon de le dire, me donnent parfois l'impression qu'elles méprisent la valeur ajoutée européenne et le bien commun.

Quand je regarde cela, ce n'est pas une politique ni une vision européenne, c'est un marché où chacun vient chercher sa carotte et son petit pois. Nous sommes déterminés. Nous sommes des gens responsables et capables de discuter avec vous des enjeux de l'avenir.

On est où?

Ce sont des politiques communes, ce sont des investissements, c'est la sécurité.

Cameron chiche!

Comme vous le savez, les États ne peuvent pas tout mais, il y a soixante ans et c'est pour cela que je me bats les pères fondateurs se sont battus pour faire de l'Europe un projet de paix durable. Soyons aussi visionnaires qu'eux et n'hésitons pas, au niveau du Parlement, à relancer ce vrai débat. Nous en avons le pouvoir et nous devons l'exécuter, ce pouvoir, avec le Conseil. La négociation, nous la privilégions d'abord, mais pas en dessous de certaines conditions.